A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján hívom fel a figyelmüket a romániai Erdélyre, melynek magyarságát a hírhedt nacionálkommunista Ceausescu diktatúra megpróbálta erővel asszimilálni.

Azóta megdöntöttük a diktatúrát, de a többségi román hatalom tovább folytatja Ceausescu politikáját, és az európai regionális átszervezés ürügyén fel akarja oszlatni az egységes magyar többségű székely régiót.

Tiltakozom az ellen, hogy marosvásárhelyi román hatóságok betiltották a Székely Nemzeti Tanács március 10 i tiltakozó rendezvényét, durván megsértve ezáltal az erdélyi magyarok emberi és kisebbségi jogait, valamint Alkotmány biztosította gyülekezeti és szólásszabadságát! Az Európai Parlament közbenjárását kérem Székelyföld védelmében és autonómiájának kivívása érdekében.